Piața cupoanelor valorice se ridică la 52 de miliarde de euro anual. În activitățile de comerț transfrontalier cu cupoane valorice, cadrele juridice diferite din statele membre duc la situații ambigue și disfuncționale, care permit intermediarilor să evite impozitările. Prin armonizarea și clarificarea reglementărilor în materie de TVA, aplicată cupoanelor valorice în toate statele membre, relațiile comerciale transfrontaliere dintre societăți și consumatori se vor simplifica, mai ales în ceea ce privește achitarea obligațiilor fiscale. Acest lucru va duce la diminuarea situațiilor de evaziune fiscală, la diminuarea fraudei și a spălării de bani.